Monsieur le Président, vous n'allez pas me dire que la Commission a découvert vendredi après midi qu'elle n'avait plus d'argent! Vous n'allez pas me dire que le Conseil ne sait pas quelle est la situation. Je crois qu'il y a quelqu'un qui se fout de notre gueule dans cette histoire!